C'est un tournant fondamental pour la lutte antiterroriste nous devons essayer d'engager désormais cette lutte avec une autorité morale restaurée pour toute la communauté occidentale, une lutte dans le respect des valeurs fondamentales et des droits fondamentaux.

présuppose, de la part de tous les États membres, une volonté de participer à ce changement majeur. Il est vrai, toutefois, que la responsabilité première revient aux États Unis. Il faut, en effet, que les États Unis veuillent bien vérifier le statut de chaque détenu avant de nous faire une demande officielle de transfert vers un État membre de l'Union.

Une coordination sera avantageuse pour déterminer le statut légal des ex détenus.

L'approche européenne coordonnée pourra enfin améliorer le pouvoir de négociation vis à vis des États Unis quant à l'accès aux documents et quant aux modalités de transfert.

Langer, qui est le président du Conseil des ministres de l'intérieur, pour soulever auprès des interlocuteurs américains toutes les questions autour de ces problèmes relatifs et consécutifs à la fermeture de Guantánamo.

Il faudra que cela se fasse de manière très, très sérieuse, tout en tenant compte bien entendu de cette volonté d'une coopération positive à cette nouvelle lutte contre le terrorisme, qui passe en effet par l'adhésion aux vraies valeurs fondamentales qui nous unissent et qui doivent unir toute la communauté mondiale. Merci à tous.